Se prometió que, mojando con la sangre del sacrificio el dintel de su puerta, no afectaría la injusta plaga de los griegos.

El FMI es escorpión.

Solo un control razonable, compatible con el crecimiento, detendría esta espiral maníaca.